Nie tak dawno Parlament przyjął rezolucję potępiającą neofaszyzm i neonazizm, które podobno odradzają się w Europie. Wielu europosłów głosowało przeciwko, gdyż w tekście tym zabrakło potępienia neokomunizmu. O ile dwie pierwsze napiętnowane zbrodnicze ideologie nawiązują do faszyzmu Benita Mussoliniego i narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera, o tyle przemilczano komunizm, czyli międzynarodowy socjalizm, który wyszedł z Rosji sowieckiej Józefa Stalina. Komunizm w jego różnych odsłonach pochłonął na całym świecie więcej ofiar niż dwa napiętnowane totalitaryzmy razem wzięte. Przyzwolenie na rozprzestrzenianie się neokomunizmu może przynieść zgubne dla Europy skutki. Parlament nie może być bierny i powinien zacząć od siebie, delegalizując działającą tu grupę komunisty Altiera Spinelliego, który w manifeście z Ventotene postulował likwidację państw narodowych, zniesienie własności prywatnej i wzniecenie europejskiej rewolucji socjalistycznej. Należy też jak najszybciej usunąć jego wizerunek i nazwisko z gmachu Parlamentu.